Madame la Présidente, j'ai moi même voté pour cette résolution car elle prend en compte l'impact sur la situation catastrophique de la Libye et souligne également des problèmes que nous connaissons mais qu'il fallait dire, à savoir la circulation des armes, la présence de groupes terroristes et l'arrivée massive de migrants sur les côtes italiennes.

hasardeuse on ne peut pas dire plus de l'Europe et de l'Occident et que, dans la situation actuelle, il n'y a pas de solution durable.